Madame la Présidente, rappelons que cette journée internationale en hommage aux journalistes victimes de leur devoir a été mise en place en souvenir de deux journalistes français, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, qui ont été assassinés au Mali le 2 novembre

Lorsque des journalistes sont pris pour cible, c'est la démocratie et la liberté de pensée qui sont attaquées. Je terminerai par un cas particulier d'actualité le journaliste et écrivain turc Ahmet Altan vient d'être à nouveau arrêté, une semaine après avoir été libéré et être sorti de prison.